W tym roku chciałbym skupić się na jednym bardzo ważnym aspekcie, który jest również poruszany w tym sprawozdaniu. Chodzi o procesy dziennikarzy, którzy są aresztowani pod różnymi pretekstami, na przykład na podstawie prawa antyterrorystycznego za rzekome rozpowszechnianie poglądów i propagandę organizacji terrorystycznych z powodu poruszania w swojej pracy niewygodnych dla władz w Ankarze tematów. Ustawa antyterrorystyczna ma bardzo duży wpływ na wolność wypowiedzi dziennikarzy.

6 i 7 tej ustawy wystarczy, by dziennikarz opublikował informację o manifestacji kurdyjskiej, aby trafił do więzienia. Aresztowania są faktem i jako Parlament Europejski musimy nalegać, aby toczące się przeciwko dziennikarzom procesy sądowe były prowadzone w sposób przejrzysty, z poszanowaniem prawa i w odpowiednich warunkach. Niestety cały czas nie dysponujemy dokładnymi danymi dotyczącymi liczby dziennikarzy zatrzymanych oraz liczby spraw aktualnie otwartych przeciwko dziennikarzom. Prace nad reformą konstytucji i kodeksem karnym trwają.

Turcja musi zmienić podejście do stosowania istniejącego prawa. Nawet najlepiej sformułowane regulacje prawne nie zapewnią sprawiedliwości i poszanowania praw człowieka bez rozsądnego ich interpretowania.